Nemožno komunikovať s režimom, kde sú politickí väzni a v ktorom sa nemôže slobodne prejavovať občianska spoločnosť a slobodné médiá. Situácia po voľbách ukázala, že sila Lukašenka nie je bezhraničná.

Špecifikom je tu aj zodpovednosť postkomunistických krajín na základe skúseností s režimami podobnými tomu bieloruskému. Naše postoje preto musia byť principiálne a založené na hodnotách. EÚ musí tiež pristúpiť k izolácii ľudí zodpovedných za falšovanie volieb, k zastaveniu kontaktov s vysoko postavenými funkcionármi režimu a k zmrazeniu ich aktív. Na druhej strane treba rozšíriť okruh priateľov, ktorí uprednostňujú rovnaké hodnoty a zásady, aké sú bežné v EÚ. Je potrebné, aby sme čo najskôr ponúkli alternatívu k súčasnému vývoju, vychádzajúc z toho, že krajina s autoritatívnym režimom nemá v Európe budúcnosť.